Elnök Asszony, az emberi méltóság védelmének szempontja sok esetben ellentétbe kerül a véleménynyilvánítás szabadságával. Ma már az offline térben is bonyolult összeegyeztetni ezeket az alapelveket, az online világ térhódítása azonban teljesen átalakította az emberi kapcsolatok jellegét és azt a közeget, amelyet nyilvános térként fogunk fel. Mégis azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk érvényesíteni a liberális szólásszabadság eszméjének eredeti meghatározását mindenki szabadsága addig terjed, ameddig tetteivel, tevékenységével vagy éppen véleményének kifejezésével mást nem korlátoz szabadságában. Ebben az értelemben igenis mérlegre kell tennünk a véleménynyilvánítás szabadságát az emberi jogi iránymutatások tükrében, hiszen mindenkinek ugyanannyira fontos a szabadsága annak is, aki véleményét fejezi ki, de annak is, akit ez a vélemény méltóságában, értékeiben, életvitelében sért.